Was die Menschen im Südsudan seit Jahrzehnten erleiden mussten, ist unbeschreiblich! Arabisch muslimische Reitermilizen und dafür ist Präsident al Baschir mitverantwortlich haben dort im Grunde genommen einen Völkermord begangen, haben Tod, Vergewaltigung, Vertreibung und Hunger in das Land gebracht.

Wer solche Äußerungen macht, handelt unverantwortlich und ist nicht geeignet, in die Europäische Union aufgenommen zu werden! Wir als Europäisches Parlament sollten die Menschen im Südsudan unterstützen, und die Europäische Union sollte diesem jungen Staat helfen, damit diese Menschen auch in eine gesicherte Zukunft gehen können.